Gospođo predsjedavajuća, podržavam izvješće kolegice Savisaar Toomast o prijedlogu Direktive o dokumentima za registraciju vozila. Cilj izmjena zajedno s ostalim promjenama iz paketa je poboljšanje primjene tehničkih pregleda motornih vozila, kao i režima cestovnih pregleda lakih gospodarskih vozila, a posebice u slučajevima gdje tehničko stanje predstavlja neposredan rizik sigurnosti na cestama. Predložene izmjene preciznije definiraju mjesta za registraciju vozila, uvode se novi zahtjevi za elektroničke registre registriranih motornih vozila te mehanizam automatskog osvježavanja podataka u pregledu tehničkih vozila, registraciji ili uništenju. Uključivanjem informacija o tehničkom pregledu u dokumente o registraciji izbjeći će se gomilanje dokumenata te osigurati lakša suspenzija vozila iz prometa koja nemaju valjani tehnički pregled. Iz svega navedenog podupirem izvješće jer smatram da će navedene mjere smanjiti birokraciju vezanu uz registraciju motornih vozila te da će se povećati sigurnost cestovnog prometa, kao i da ćemo olakšati građanima Unije registraciju vozila iz drugih zemalja članica.